Eu cred că trebuie să exprimăm părerea cetățenilor. Eu vin din industrie și să știți că era foarte greu când lucrau 3 schimburi și schimbam ora, aveam mereu întârzieri la lucru.

Eu nu cred, nu cred că dacă suntem o Uniune nu ar trebui să avem și același timp. Eu trăiesc în România, când mă duc în altă țară am grijă să îmi schimb ceasul, să nu întârzii. Sunt lucruri absolut normale și, apoi, au vorbit colegii mei de bioritm. Nu poți să dictezi corpului să se adapteze, astăzi dau ceasul înainte, dar și corpul se adaptează.